Hvala lepa! Ja, pravilno ste ugotovili, da brez razvoja, brez, vlaganja tudi v znanost, tudi napredka ni in v teh letih, v zadnjih ali pa zadnjih desetih letih je to kar nekoliko zastalo. Zdaj, raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije dva enajst-dva dvajset je seveda takrat nastajala, ko so bila leta še optimistična, se pravi, pred nastalo krizo, ki je takrat potem udarila, in zagotovo je tam tudi kaj napisanega, česar se potem še do danes ni izvedlo, ker vemo da za nami je kar ene deset let obdobja, ko, se resnično ni vlagalo, pa ne samo v znanost in razvoj, ampak še kaj drugega. Če bi bil, demagog, pa bi si nadel takole jopič, kot ga ima gospod Jelinčič, bi rekel, če ne bi vrgli pet milijard v banke, bi imeli vsi dovolj, ampak vemo, da tako preprosto ni, zato, se zavedamo, da je potrebno povečati, kar je tudi cilj koalicijskega sporazuma, kjer smo zapisali, da bomo prišli na en procent do leta dva tisoč dvaindvajset, to je zapisano. Seveda, je potrebno temu tudi slediti. Zdaj, glede na to, da smo pred oblikovanjem proračuna, ki kaže kar, zapleteno sliko, bo potrebno se pač odločiti, kje kje vzeti, da bomo tudi, nadomestili tam, kjer manjka, in to zagotovo raziskave in razvoj so, ker mi zaostajamo, mi zaostajamo za evropskimi državami zagotovo na tem področju in prvi korak seveda je, kot ste pravilno ugotovili, če ne daš denarja, tudi efekta ne more biti. Tako da bo stvar koalicijskega usklajevanja, ko se bomo usedli, da pridemo do takega predloga proračunskega oziroma za rebalans dva tisoč devetnajst, da bo tudi temu področju namenjena potrebna skrb, seveda pa ni samo denar, so tudi kadri, so tudi organizacijske zadeve tako kot povsod. Pri nobeni stvari ne gre samo za denar, ampak gre tudi ta denar porabiti smotrno in učinkovito. Hvala.